Takýto postup vedie k naplneniu zámerov Kjótskeho protokolu, ale aj nadštandardných cieľov Európskej únie, ktorá chce významnou mierou prispieť k ochrane životného prostredia.

Je teda nevyhnutné, aby sme zabezpečili transparentné monitorovanie, vďaka ktorému dosiahneme možnosť nespochybniteľne porovnávať údaje z rôznych členských štátov.